Señora presidenta, las mujeres producen más de la mitad de los alimentos del mundo, pero solo una minoría son dueñas de sus tierras el trabajo invisible, el difícil acceso a la financiación, la poca representación de mujeres en puestos de toma de decisiones son constantes en el mundo rural. Los Verdes consideramos que el actual modelo de agricultura, que es industrial, globalizado e intensivo, además de ser insostenible para el planeta también contribuye a perpetuar esta desigualdad entre hombres y mujeres. En cambio, el modelo agrícola del futuro y también para la PAC, por ejemplo, es ecológico e igualitario. Ahí las mujeres son agentes del cambio y juegan un papel primordial en la creación de nuevos empleos rurales, como en la artesanía o el turismo de calidad.